Mówił Pan o małych i średnich przedsiębiorstwach, które Pana zdaniem mają skorzystać na umowie CETA, o zaletach dla eksportu europejskiego. Dlaczego nie mówił Pan o międzynarodowych koncernach, głównym beneficjencie tego układu?